Señora presidenta. El vicepresidente de la Comisión, el señor Timmermans, insiste en que no ve ningún problema con el funcionamiento del Estado de Derecho y la separación de poderes en el Estado español. Será porque le parecerá normal que un ministro de Justicia avance en los medios de comunicación decisiones que solo competen a la justicia o que el Gobierno llame a los magistrados del Tribunal Constitucional para tratar de influir sobre sus decisiones. Será porque le parecerá irrelevante que semejantes actitudes hayan llevado hoy mismo a Jueces para la Democracia a denunciar estas injerencias. También le parecerá muy en la línea de la separación de poderes que los tribunales le digan a un parlamento cómo debe interpretar su propio reglamento y le parecerá, sin duda, muy acorde con los derechos fundamentales que un juez mantenga en prisión preventiva a miembros del Gobierno de Cataluña por su ideología independentista, tal y como reconoce en sus autos, que por esta y otras razones son una auténtica demolición del Estado de Derecho. No hay más ciego que el que no quiere ver. El problema es que el señor Timmermans, como comisario responsable de Estado de Derecho y Derechos Fundamentales, no solo está obligado a ver, sino también a mirar, y a hacerlo sin doble moral.